Projekt rezolucji Parlamentu, omawiany w ramach konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską, zasługuje na poparcie. Rezolucja rekomenduje zacieśnienie wzajemnej międzypaństwowej koordynacji i wymiany najlepszych praktyk bez jednoczesnej ingerencji w kompetencje państw członkowskich w tej niezwykle ważnej i bardzo wrażliwej dziedzinie jaką stanowią systemy emerytalne.

Dlatego niezwykle ważnym jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu przezwyciężenie kryzysu demograficznego w Europie. Uważam również, że oceniając systemy emerytalne i formułując wnioski należy brać pod uwagę znaczne zróżnicowanie poszczególnych państw członkowskich tak w zakresie możliwości finansowych, jak również istniejących już obecnie publicznych zakładowych i kapitałowych systemów emerytalnych.